Poslanci koalicije se boste težko pogovarjali med sabo pa z ministrstvom, če niti terminološko ne veste, o katerem začetku leta se pogovarjate. Če ste danes zdaj ugotovili, da se eni pogovarjate o začetku šolskega leta, drugi pa o koledarskem letu, pol se dajte dol usesti pa se ta prvo to pogovorite, ker potem niti Ustavnega sodišča oziroma odločbo Ustavnega sodišča ne boste vel, vedeli brati. Poleg tega si preberite dobro najprej celotno odločbo Ustavnega sodišča, Zakon o osnovni šoli in ZOFVI, potem pa lahko, bom rekla, razpravljate o tem. Kajti poznati šolstvo ne vem, ni samo to, da imaš dva otroka, tri otroke ali pa pet otrok v osnovni šoli ali pa srednji šoli ali pa zasebni šoli. Poznati šolstvo pomeni delati v šolstvu, imeti otroke v šolstvu, biti še kak inšpektor za ne vem kaj vse. Torej, biti oče, mati otroku, ki hodi v javno ali zasebno šolo, še ne pomeni, da poznate šolski sistem. Tako kot biti pacient še ne pomeni, da pozna zdravstveni sistem. In ustavno odločbo zakone, zakone morate pa poslanci znati brati, tisto je pa drugo. In danes govorimo ... Ste rekli, da mora biti javno šolstvo dostopno za vse. Kateremu pa ni dostopno, dajte mi povedati? V šolo jih vozijo, to je dostopnost. Kaj je še dostopnost? Da se lahko vsak vpiše - se mora vpisati. Po ustavi je osnovno šolstvo obvezno in se financira iz javnih sredstev. Dostopno je vsem, vsem je dostopno, če pa kdo noče v šolo hoditi, pa ni problem v nas, ki, kje drugje se potem te zadeve morajo reševati. Tako da ... In govorite o opevanem zasebnem šolstvu. Kdo opeva zasebno šolstvo? Kdo? Dajmo se pogovarjati o dobrem šolstvu, o dobri šoli, o slabi šoli. Pa dajmo se pogovarjati o tem, kako bi zboljšali javno šolstvo. Zdaj pa govorite o javnih in zasebnih šolah. Vse šole, ki so financirane z davkoplačevalskim denarjem, so javne šole oziroma državne šole so tiste, ki porabljajo samo ta denar. Zasebne šole ali tiste šole, ki izvajajo javno veljavni program in so financirane petinosemdesetprocentno, javno veljavni program, jih je, šest je teh zasebnih šol, ampak vrag, ne boste verjeli, ena je pa stoprocentno financirana. Pet jih ni, ena pa je. In z to pa zdaj sploh, to pa noben ne, po, polemizira, zato ker tista Waldorfska šola je bila ustanovljena triindevetdesetega leta, pred spremembo ZOFVI-ja in je financirana stoprocentno. A veste sploh to? Naslednjih pet. Naslednjih pet je finansirano petinosemdeset procentov in ne govoriti, da j, da gre za sto procentno financiranje tako ali drugače, ker materialne stroške mora šola zagotavljati sama. Govorimo o javno veljavnih programih, o katerih govori tudi ustavna odločba iz leta dva štirinajst in vam lepo piše drugi odstavek sedeminpetdesetega člena Ustave: "Zato učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obvezno javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravni ali zasebni projekt, subjekt," pardon. In zdaj ste se usedli na javno veljavni program, v prejšnjem mandatu so obračali celo besede, da gre program, ki je javno veljaven, zato da bi priredili zakonsko razlago Zakona torej o osnovni šoli, ki govori, da je da je javno veljavni program razdeljen na obvezni in razširjeni program in obvezni, vemo, kaj je, vsi, matematika in tako naprej, to so tisti predmeti, razširjeni program pa obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se uče, učenci vključujejo prostovoljno. In Ustavno sodišče vam pove, da se financira tisto, kar je pač, sledi z temu zakonu, ne financira pa se tisto, kar sledi potrebam zasebne šole. Tisto pa ni predmet financiranja in to mi tudi skoz poudarjamo. Tisto, kar zasebna šola razpiše dodatno, to pomeni, kar sledi njihovim interesom, Waldorfska ima svoje, Montessori ima svoje, Šuštar ima svoje, tisto pa se ne finansira. dopolnilni pouk pa se financira - zakaj le? To je del javno veljavnega programa. Dodatni pouk naj se financira, to je del javno veljavnega programa. In potem seveda pridemo še do interesnih dejavnosti in tako naprej. Zdaj, če vi ne boste finansirali v zasebni šoli tega razširjenega, potem ga tudi v javi, v, v, v osnovni šoli, ne vem, drugi osnovni šoli v Ljubljani ali v Celju ali ki tudi ne boste. Potem boste prišli tu v kolizijo s tem. Sramota pa je to, da državni zakonodajalec, Državni zbor v štirih letih ni bil sposoben sprejeti zakona, ki bi sledil ustavni odločbi, in vi pravite, da je prejšnja koalicija imela rešeno zadevo. Dragi moji, tisti, ki ste na novo, če nisi, če ne veste, saj jaz verjamem, da ste si to pogledali. Koalicija je bila v prejšnjem mandatu najprej petinosemdesetprocentno financiranje, pol so se zdilali na petinšestdeset procentov financiranja razširjenega programa, na koncu pa potrdili nič procentov, ker je Desus to predlagal. In zdaj vi pravite, da vse te variante: petinosemdeset procentov, petinšestdeset pa nič, sledijo ustavni odločbi. Da enoznačno sledijo, ja kako? Kateri zdaj sledi? Petinosemdeset procentov financiranja, petinšestdeset ali nič procentov? Ne more biti malo tako, malo tako. Pol ste se pa delali na odboru pa na koncu tule, na, na, da ste se zdilali za tistih nič procentov. Pa smešni ste s tem. Na koncu še imate pa stranke, ki predlagajo pa ustavno spremembo na tem področju in zdaj imate ministra iz te stranke, ki je predlagala ustavno spremembo. In prej je kolega bral, da je njihovo, njihovih teh petinosemdeset procentov, kar je predlagala SMC, mislim, da je bilo oziroma ministrstvo je predlagalo petinosemdesetprocentno financiranje, ne, da je sledilo ustavni odločbi, da je ZPS rekla. Poglejte si mnenje ZPS-a za naš zakon. Glejte kaj piše: "Menimo, da predlog zakona odpravlja v odločbi Ust Ustavnega sodišča ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena Ustave." No, kaj boste pa zdaj rekli? Zdaj pa smo tam in najboljše, da to Ustavno sodišče reši. Najboljše. Pa bo mir. Če bo mir v hiši. Vprašanje. Potem pravite, zasebne šole naj imajo vsi enak dostop do vseh šol, se strinjam, jaz mislim, da imajo, da brez omejitve vpisa, tako kot je na zasebnih šolah. Zdaj mi pa povejte, kakšna omejitev vpisa je? Jaz imam otroka na zasebni šoli. Jaz imam otroka na zasebni šoli. Nobene omejitve vpisa ni bilo, nobene. Točke, tiste ki, tako kot je vsepovsod. Nič. Noben me ni vprašal, ali smo versko usmerjeni, ne vem, ali smo islamisti ali smo ne vem kaj vse, ali smo ateisti, ki je to zdaj tako moderno biti ali karkoli smo. Nobeden nič. Nobeden nič. Vemo pa vsi. Normalno, da vemo, če greš na osnovno šolo ali za Šuštarja, da se pričakuje pa mogoče malo drugačno, ne, izobraževanje, kot v javni šoli. Ja, imajo mašo na začetku leta pa na koncu leta. Nihče jih ne sili, da grejo. Lahko grejo, lahko ne. Pričakuje pa se spoštljiv odnos do različnih verstev in kultur. In ne boste verjeli. Toliko različnih verstev in kultur, spoštovani, kot se je moj otrok naučil na zasebni šoli, se nobeden od prejšnjih dveh ni naučil na javni šoli. Nobeden. Pa ne bom hvalila zasebne šole, ne bom jih opevala. Vsak ima svoje. En se najde tu, eden se najde tam. Ampak jaz mislim, da dostop mora biti do vseh šol enak, po Ustavi govori, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, se financira javno veljavni program iz javnih sredstev, na koncu vsa spričevala devetega razreda, ne glede na to, s katere šole pridete, to so enako veljavna. Enako veljavna, ker drugače se iz, ne vem, ene šole Montessori ne bi mogel vpisati na gimnazijo, pa se. Torej, spričevala so javno veljavna, enaka za vse in zdaj vi delate iz tega javno veljavnega programa zdaj petindvajset razširjenih programov še zraven. Razširjeni program je v osnovni šoli popolnoma jasno definiran. Jasno definiran. In kako so, še enkrat, v odločbi Ustavnega sodi sodišča tudi jasno piše, da se ne finansira tisti del razširjenega programa, ki ga zasebne šole razpišejo zaradi svojih prepričanj, če hočete, ali interesov ali kakorkoli. In za tisto plačate. In ne boste verjeli, tudi v javni šoli plačamo gledališče. Pa šola razpiše, tisti, ki lahko plačamo, plačamo, drugi se iz šolskega sklada, kakorkoli. Tudi to šola plača. Tudi to lahko smatramo kot razširjen program. Ne? Zato bi jaz raje se, koalicija, ali pa v, v, v šolstvu, ukvarjala s tem, da naš šolski sistem napreduje v smislu organizacijskih, kako, organizacija kakovosti in tako naprej, da se v v, v, javi, v osnovni šoli ne bomo danes pogovarjali o odvetnikih v šolah, o, o takih anomalijah, ki jih zdaj beremo, da, da, da nima človek besed. Ne? O avtonomiji učitelja, o šolskih programih in tako naprej. O teh stvareh se dajte pogovarjati. Dajte se pogovarjati o anomalijah, obvezne izbirne vsebine pa neobvezne s izbirne vsebine. Totalna bedarija, anomalije noter takšne, da bog pomagaj. Dajte se pogovarjati o tem, da imajo otroci sistematske preglede, ki jih morajo imeti, ne, kar zdravstvo, ne vem, in to, ki niso šteti v šolski program v sto devetdeset ur dni pouka. In pol kaj delajo učitelji? Pišejo naravoslovni dan. O tem se pogovarjajte. To, to ravnatelji povejo, ne. Pa še kakšne druge anomalije imamo, ki ki jih imamo v, v tem šolstvu. Tako da ne mi govoriti, da je koalicija v prejšnjem mandatu bila pripravljena, da ste imeli pripravljen ts, zakon, ki je en, eno, enoznačno sledil, ker, še enkrat, bili ste na petinosemdeset procentov, pol na petinšestdeset pa na nič. To ni enoznačno slediti odločbi Ustavnega sodišča. Enoznačno je, če rečeš: "Tolikole je, pa konc." In ... Torej ... Dajmo še enkrat, no, te stvari pogledati. Zdaj, nam očitati pa sto dni miru, ne. Veste, kaj pravi marsikdo, ki dela v gospodarstvu? Najbolj je mir, ko vlada nič ne dela. Najbolj smo takrat srečni. Zdaj pa - če se pa kolega ima za vlado, ki hoče imeti sto dni miru - se je pa zmotil. Ker mi nismo vlada. Mi smo parlament. Vlada je tam nekje drugje sedi, oni lahko imajo sto dni miru, če hočejo. Tako da - o takšnih sto dneh miru in o takšnih in iz izvajanjih je za poslanca v bistvu neke vrste posmeh, sam sebe daje v, v nič. Torej, sto dneh miru vladi, ja, mi poslanci pa, glejte ... Je treba kaj narediti. Tako da - ta naš predlog je ponovno - ponovni poskus, da sledimo s odločbi Ustavnega sodišča, da se res ne bo zgodilo to, da bo Ustavno sodišče povedalo. Notri so že dodatne zahteve na Ustavnem sodišču in samo počakajte, kaj bo.